In der Tat ist das herkömmliche Geschäftsmodell darauf aufgebaut, Ressourcen zu verbrauchen und auch zu verschwenden. Der Hersteller produziert etwas, kümmert sich nicht um den Abfall, das Produkt geht zum Konsumenten, und dann landet es vielleicht auch im Abfall.